Dat hebben we niet in Europa geschreven.

Die omarmen wij als fractie totaal. Voor ons is dat bijna de bijbel geworden. We gaan die moeten implementeren en dat betekent heel concrete dingen.

Maar en dat is meteen mijn maar en ook mijn pleidooi vandaag we weten wat we moeten doen, maar op het gebied van governance in de Europese Unie hebben we niet de middelen om dat te doen. We zitten nog altijd vast aan dat stabiliteits en groeipact, aan dat Europese semester, gelinkt aan enge begrotingsdoelstellingen.